Yo, esa metafísica, la acepto, pero de la metafísica paso a la física y de la música paso a la letra. Y la cuestión es concreta en la crisis que padecemos aún los ciudadanos europeos existe una definitiva responsabilidad en la ceguera y parálisis durante años de las instituciones europeas —entre ellas, de la Comisión Europea— frente a los flujos financieros especulativos, que son la antítesis de la economía productiva. Flujos financieros que, contradictoriamente, tienen en muchos casos su base operativa en países miembros de la Unión Europea que son, además, el origen y la base de numerosos paraísos fiscales. Y porque creo en la economía productiva de mercado al servicio de los ciudadanos y no de los parásitos, porque la crisis no ha sido una catástrofe inevitable, sino que ha sido consecuencia de acciones de las personas, mi pregunta es ¿qué va a hacer usted para parar la economía especulativa?